Monsieur le Président, Madame la Présidente von der Leyen, chers collègues, pour décrire fidèlement l'état de l'Union et lui donner un cap politique adapté, encore faut il être lucide sur la situation dramatique dans laquelle elle se trouve. Encore faut il être lucide sur la crise sociale qui frappe, s'attaquant aux premiers de corvée, devenus les premiers sacrifiés d'entreprises comme Sanofi ou Auchan, qui licencient après s'être enrichis grâce à la pandémie.

Encore faut il être lucide sur la crise de la solidarité européenne, quand un petit nombre de paradis fiscaux pillent leurs voisins en organisant l'évasion fiscale à échelle industrielle. Encore faut il être lucide sur la crise écologique qui s'accélère et la multiplication de signaux d'alerte inquiétants des incendies à foison, la multiplication de vagues caniculaires qui sont de plus en plus fréquentes, comme cette semaine même, et une biodiversité en chute libre. Encore faut il être lucide devant la crise morale qui nous intoxique c'est sa propre déchéance que l'Union européenne regarde froidement dans les flammes qui ravagent le camp de migrants de Moria. Encore faut il être lucide sur la crise de l'état de droit qui fracture l'Union européenne, alors que la Pologne et la Hongrie continuent de s'enfoncer dans un autoritarisme abject où les minorités sont en danger. Cest cette lucidité qui vous manque terriblement, Madame von der Leyen. Ces crises que vous ne voyez pas affectent pourtant les vies de centaines de millions de femmes et d'hommes qui, à défaut de vous avoir élue, ont le droit d'attendre de vous des réponses concrètes. Face à eux, l'incertitude, Madame von der Leyen, est le privilège des dirigeants car c'est d'inquiétude qu'est fait le quotidien des citoyens. Ils n'attendent pas des slogans vides et n'en peuvent plus de vos contradictions.

Comment osez vous affaiblir encore plus cet objectif par un tour de passe passe, en déduisant les émissions absorbées par les puits de carbone, comme les forêts?

Pour sauver l'humanité du réchauffement climatique, nous devons réduire nos émissions, pas bidouiller les comptes. Vous promettez la souveraineté industrielle, mais vous continuez à négocier à tout va des accords de libre échange avec le Mexique, la Chine, le Mercosur et tant d'autres. Vous prétendez revoir le mécanisme de contrôle budgétaire, mais vous vous apprêtez à exiger des États bénéficiaires du plan de relance l'application d'énièmes réformes austéritaires dont personne ne veut. Vous empruntez le mot de résilience et parlez de nouveaux indicateurs de progrès, mais votre politique cherche encore la croissance à tout prix.

Si vos mots changent progressivement, vos recettes restent les mêmes libre échange, austérité et concurrence, ces mêmes recettes qui nous ont menés au bord du gouffre. Pour faire face à l'urgence du moment, il faut tout changer notre unique boussole doit être la bifurcation écologique et sociale. Elle doit s'appuyer sur la planification publique et la création massive d'emplois durables dans les transports, le fret, l'isolation des bâtiments et la transition énergétique. Elle doit être financée par le rétablissement de la justice fiscale, la taxation des profiteurs de crise, l'imposition des plus grandes fortunes et la fin des paradis fiscaux européens. Madame von der Leyen, vous avez parlé plus d'une heure vingt pendant ce discours. À aucun moment vous n'avez mentionné la justice fiscale, l'imposition des plus riches, les paradis fiscaux dans l'Union européenne, qui gangrènent aujourd'hui la justice sociale de cette Union. Enfin, cette bifurcation ne pourra pas avoir lieu sans une mise à contribution de la Banque centrale européenne, a minima en annulant les dettes publiques qu'elle détient. Elle doit s'enclencher dès maintenant, dans le cadre d'un plan de relance ambitieux où chaque euro d'argent public est conditionné à des contreparties sociales et écologiques pour l'emploi et le climat. Ça suffit, les chèques en blanc donnés aux grandes entreprises qui polluent et licencient pour satisfaire leurs actionnaires toujours plus avides de profits. Une fois de plus, soyons lucides. Cette bifurcation ne se fera pas par magie, en croisant les doigts pour que la main invisible du marché répare naturellement ce qu'il a détruit. Alors, Madame von der Leyen, si vous voulez sortir de l'incertitude, acceptez enfin de bousculer vos certitudes.